Wenn man den ablehnenden und äußerst kritischen Reaktionen aus verschiedenen Hauptstädten unserer wundervollen Europäischen Union zugehört hat, hätte man das auch glauben können. Aber wenn man den Vorschlag liest und das tut das Parlament im Gegensatz zu Regierungsteilen und großen Teilen der Journalisten dann hat man schon sehr deutlich den Eindruck, die Zeiten, in denen man die Kommission als den Motor der europäischen Integration und Entwicklung ansehen musste, sind endgültig vorbei. Die Kommission ist sowohl hinsichtlich der Struktur des Haushalts als auch der Ausgabenhöhe, und was den Tiefgang der Reform des Eigenmittelsystems angeht, hinter den Erwartungen des Parlaments zurückgeblieben. Beispiel Einnahmen Das Parlament hat gesagt, wir wollen, dass sich unser Haushalt vollständig aus Eigenmitteln speist, wie es im Vertrag niedergeschrieben ist, und deshalb wollen wir die Überweisungen der Mitgliedstaaten vollständig ersetzen. Gleichzeitig wollen wir Schluss mit allen Rabatten machen. Und was tut die Kommission? Sie schlägt vor, die Mitgliedstaatenbeiträge zu weniger als der Hälfte durch wirkliche Eigenmittel zu ersetzen, und die Rabatte nicht mehr zu errechnen, sondern sie gleich als Pauschale zu gewähren. Ja, meine Güte! Hätte man das nicht wenigstens nur als Ergebnis von langen Verhandlungen zwischen Parlament und Rat nehmen können, eben als Kompromiss, zustande gekommen meinetwegen mithilfe der Kommission? Wir als Parlament hatten gehofft, die Kommission als Sachwalterin eines europazentrierten Politikansatzes bei den Verhandlungen mit dem Rat auf unserer Seite zu haben, doch nun sehen wir den notwendigen Auseinandersetzungen mit sehr gemischten Gefühlen entgegen.